cualquier debate, y un debate como este. Alguien decía antes de mí que no se puede debatir con las emociones y desde las emociones a flor de piel. Yo les pregunto quién puede nombrar, decir, hablar de una sola fuente de energía que no conlleve sus riesgos y sus oportunidades para desarrollar el beneficio que contiene. Lo mismo le pasa a esta. Si la Humanidad hubiera rechazado cada avance, cada encuentro, cada hallazgo de la posibilidad de desarrollar una fuente de energía por los riesgos que entraña exclusivamente, no habríamos avanzado nunca. Hay que insistir mucho más en que la tecnología sea la más adecuada, en que se invierta en investigación y en que se pueda desarrollar, con todas las garantías, esta nueva fuente de energía, haciéndolo con mesura y sin emoción.